frú forseti á síðustu vikum hafa dunið yfir okkur íslendinga dapurlegar fréttir tíðindi sem fáa hefði grunað fyrir nokkrum mánuðum að biði okkar hvert áfallið hefur rekið annað á stuttum tíma og eðlilegt að fólki sé brugðið við svo slæmar fréttir af fjármálakerfi landsins ofan á það hafa bæst ótrúlegar fréttir af viðbrögðum breskra stjórnvalda ríkisstjórnar þjóðar sem við höfum talið til okkar vinaþjóða og íslendingar hafa í langan tíma átt mikil og fjölbreytt samskipti við okkar þjóð er í vanda landsmenn eru í áfalli þjóðarstoltið og ímynd landsins hefur beðið hnekki en við megum ekki láta bugast og nú er mikilvægt að bregðast við af yfirvegun og skynsemi í svona stöðu bíða alltaf fjölmörg tækifæri og nýir möguleikar vandamálin sem við horfumst í augu við eru auðvitað risavaxin og á okkar mælikvarða þegar þrír stærstu bankar landsins fara á hliðina en við megum heldur ekki gleyma því í umfjöllun um þessi mál innan lands að við erum hluti af alþjóðlegu fjármálakerfi og kreppan í fjármálakerfi heimsins hittir okkur mjög fast fyrir en nú er það skynsemi og rósemi sem skiptir mestu máli og að allir aðilar taki sameiginlega á málum til að lágmarka skaðann við sem verðum fyrir og hefjum eins fljótt og unnt er uppbyggingarstarf að nýju

við eigum að vera í fararbroddi og hvetja til samstöðu efla bjartsýni og grípa til þeirra aðgerða sem þörf er á jafnvel þó að sársaukar miklir geti verið um skamma hríð samstaða þarf að nást með sveitarstjórnum aðilum vinnumarkaðarins og heimilunum í landinu við verðum öll að gera okkur raunsanna grein fyrir ástandinu en megum ekki missa sjónar á góðum kostum í stöðunni einhvers staðar segir að þegar einn gluggi lokast opnast hurð annars staðar þetta verðum við ávallt að hafa hugfast við verðum að leita leiða til að tryggja framtíð íslenskrar þjóðar og þá meina ég allra leiða við búum að því núna hvað undirstöður okkar samfélags eru í rauninni traustar nú kemur sér vel að hafa náð því á undanförnum árum að greiða upp nánast allar skuldir ríkissjóðs nú kemur sér vel að hafa byggt upp innviði samfélagsins eins og gert hefur verið á undanförnum árum nú kemur sér til dæmis vel sú áhersla sem ríkisstjórnin og sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt á menntamálin og þær framfarir sem þar hafa orðið með nýjum menntastofnunum og öflugu vísindasamfélagi nýlega var ég viðstödd vígslu nýs menntaskóla í borgarbyggð þar var mikið lof borið á menntamálaráðherra og ríkisstjórnina fyrir stuðning við uppbyggingu á svæðinu samfélag á vesturlandi hefur styrkst mikið með nýjum og öflugum skólastofnunum bæði framhaldsskólum og háskólum margfeldisáhrif slíkrar uppbyggingar eru mikil og skila sér í ríkum mæli út í samfélagið þetta allt þurfum við að standa vörð um nú þegar hagur okkar þrengist um sinn í menntun þjóðarinnar er einn mesti auðurinn fólginn þar munum við finna undirstöður fyrir nýjar sóknir með nýtingu þeirra auðlinda sem landið okkar býr yfir og við eigum að halda áfram að nýta af virðingu og skynsemi smæð hagkerfis okkar og seðlabankans hefur nú gert okkur erfitt fyrir og loks ómögulegt að standa undir hinum mikla bankarekstri sem hér var risið og því þurftum við að leita til annarra þjóða eins og gjaldeyrissjóðsins um fyrirgreiðslu eins og hér er til umræðu og hæstvirtur forsætisráðherra hefur gert skilmerkilega grein fyrir í skýrslu sinni í þinginu allt frá því að neyðarlögin voru samþykkt samhljóða mótatkvæðalaust á þinginu sjötta október síðastliðinn hefur ríkisstjórnin og aðilar á hennar vegum verið að vinna að því að bjarga því sem hægt var við þessar ástæður fyrst bankarnir gátu ekki staðist þetta ástand og ríkisvaldið varð að grípa inn í var aðalatriðið að tryggja að þeir gætu haldið uppi grunnþjónustu í landinu það hefur tekist það þurfti að eyða óvissu með innistæður í bönkum það hefur í meginatriðum tekist nýju bankarnir eru nú komnir af stað og við hljótum öll að óska þeim velfarnaðar í þeim ólgusjó sem þeir sigla nú í en nú skiptir mestu að koma gjaldeyrismálum okkar í lag og tryggja stöðugleika krónunnar samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn er auðvitað lykilatriði í því sambandi og mikilvægt að menn standi nú heils hugar að baki þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru í því sambandi og aðilar vinnumarkaðarins hafa meðal annars hvatt til að undanförnu vonandi tekst svo fljótt í framhaldinu af því að útvega meira fjármagn frá öðrum löndum eins og fyrirheit hafa verið gefin um skiljanlega hefur fólk brugðist við ástandinu með mismunandi hætti ýmsir eru mjög reiðir það er skiljanlegt enda ekki eftirsóknarvert að lenda í þessum ósköpum enginn vildi að þessar aðstæður kæmu upp en þó reiði grípi um sig verður engu að síður að hugsa málið í gegn með eins yfirveguðum hætti og hægt er ég vara við hættunni á því að ýmis mál séu sett í uppnám við þessar aðstæður við verðum af fremsta megni að halda í það sem við höfum þegar stormurinn geysar líkt og nú er við vitum hvað við höfum en við vitum ekki endilega hvað við fáum ef við hreyfum við of miklu

nokkrir hælar losna og það þarf að finna þeim nýjan stað og stinga þeim niður svo tjaldið veiti áfram skjól gegn óveðrinu

með sama hætti verðum við að koma nauðsynlegum atriðum í fjármálakerfinu í réttar skorður áður en hægt er að taka önnur mál á dagskrá umræður um hugsanlega inngöngu í evrópusambandið hugsanlega annan gjaldmiðil en íslensku krónuna og þar fram eftir götum eru ekki forgangsatriði í dag umræðan um það eins takmörkuð og hún hefur verið getur í raun villt mjög um fyrir fólki stór hluti þjóðarinnar trúir því að bara með því að taka upp evru leysist öll okkar vandamál

fyrirvara og evran bíði bara við næsta horn hlutirnir eru ekki svona einfaldir og allir hljóta að sjá að samningsstaða okkar í dag er ekki góð við gerbreyttar aðstæður í þessari umræðu allri fer enn fremur lítið fyrir þeirri staðreynd að við værum að færa yfirráð yfir helstu auðlindum landsins í hendur miðstýrðs valds í brussel það er því að mínu viti mikill ábyrgðarhluti að standa fyrir umræðu um hugsanlega aðild að evrópusambandinu og upptöku evru

ég tel hins vegar að það sé forgangsatriði að endurskoða peningamálastefnu þjóðarinnar og vænti þess að í því sambandi verði allar hugsanlegar leiðir skoðaðar og aðilar víða að fengnir til þess verks umræður um hvar ábyrgðin liggi á stöðu mála er skiljanleg eðlilega liggur sú ábyrgð víða en mikilvægt er að sú skilgreining fari fram málefnalega og með faglegum hætti reiði og hefndarþorsti er ekki gott veganesti inn í þá vinnu hæstvirtur forsætisráðherra boðaði þegar í viðtali við morgunblaðið hinn tólfti október síðastliðinn að nauðsynlegt væri að búa til svokallaða hvítbók um ástæður þess hvernig komið væri rannsókn sem miðaði að því að greina málið og hvort einhverjar reglur hefðu verið brotnar eða lög og þá yrðu menn að sæta ábyrgð auk þess hefur ríkissaksóknara nú þegar verið falið að hefja gagnasöfnun og undirbúa rannsókn það er að mínu viti afar mikilvægt að væntanleg hvítbók verði unnin sem fyrst um leið og ástandið batnar og öldur lægja og af aðilum sem hafa til þess þekkingu dag njóta trausts ég fagna enn fremur að ákveðið hefur verið að undirbúa málssókn gagnvart bretum vegna þess skaða sem þeir hafa valdið íslendingum með framgangi sínum og beitingu hryðjuverkalaga virðulegi forseti nú skiptir mestu að missa ekki sjónar af aðalatriðum málsins og vinna hratt og örugglega án flumbrugangs að því að koma málum í eins eðlilegt horf og kostur er samvinnan við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og lán frá honum verða okkur vonandi til heilla og stuðla að frekari lántöku hjá öðrum